Pour rendre contraignant c'est déjà vrai partiellement des objectifs environnementaux? On se pose aujourd'hui la question Yannick Jadot l'a dit d'objectifs contraignants en matière d'efficacité énergétique, en matière de réduction de CO 2 en matière de renouvelable. Allez vous rendre cet objectif contraignant parce que ce n'est que ce que l'on mesure que l'on obtient, que ce n'est que la contrainte qui nous fait avancer? Allez vous également faire en sorte que cette gouvernance économique européenne redevienne démocratique? Aujourd'hui, la manière dont les choses se passent fait que les parlements ne sont plus, ni au niveau européen, ni au niveau national, réellement impliqués dans les choix de politique économique et sociale. Déficit démocratique, déficit social, déficit environnemental il y a du pain sur la planche si vous voulez revoir la gouvernance économique!

Allez vous, en qualité de Président du Conseil italien, faire en sorte que d'ici la fin de votre semestre, l'échange automatique d'informations soit la norme, pas seulement dans le domaine de la fiscalité de l'épargne mais de manière générale, entre les administrations fiscales européennes? Allez vous faire en sorte que le dossier de l'harmonisation fiscale de l'impôt des sociétés, en commençant par l'harmonisation de l'assiette fiscale, soit bouclé? Je tiens surtout